()z besedo. Vsem prav lep pozdrav. Situacija na naši južni meji je seveda, problem, ki presega samo meje Republike Slovenije. ravno včeraj so Nemci v svojih medijih objavili oceno, da še vedno prihaja, v Nemčijo vsak dan po petsto ilegalnih migrantov oziroma azilantov in da od tega najmanj dve tretjini zanesljivo prideta po balkanski poti. to je tristo petdeset ljudi po balkanski poti na dan. Najbrž je vsem jasno, da mora iti preko Republike Slovenije. Del jih torej očitno neopaženo pride čez, drugi del, vsi vemo, gre na tisto, čemur jaz pravim največja industrija v Sloveniji , da se enostavno kar pokliče policijo, se reče tukaj smo, pa, če jih prestrežejo tako ali drugače, zahtevajo v azil. Preden steče postopek, se zlorabi tisti čas, ki je na razpolago in odidejo naprej. Tudi po uvedbi postopka se praviloma postopek konča neuspešno oziroma se ga prekine, zaradi odhoda, lahko bi rekli temu tudi kar pobega azilantov naprej. Kdo to zlorablja? Zlorabljajo azilanti, ki prihajajo oziroma ilegalni migranti. Prihajajo iz držav, kjer niti slučajno ni nobene vojne, tako da tistih pravljici o ubogih beguncih danes res nihče več noče niti poslušati več, prihajajo v glavnem iz Alžirije, Maroka, in tako naprej. Skratka, zlorabe so dnevne in te zlorabe zelo veliko stanejo. Stanejo slovenske davkoplačevalce, zato zmanjkuje denarja za vse, od pokojnin do, do šole, do zdravstva, do vsega, kar seveda normalno država zagotavlja svojim državljankam in državljanom. Najbolj sporno pri tem je, da država ob tem še financira tiste nevladne organizacije, ki pri tem, aktivno pomagajo. Kriminal je kriminal. Tudi če se skriva za visoko donečimi besedami o humanitarnosti, tako je tudi mnenje javnega tožilstva in torej gre za vprašanje, kdaj in kako se bo vendarle ukrepalo proti tem nevladnikom, ki pomagajo pri vdoru ilegalnih migrantov na ozemlje Republike Slovenije in jim pomagajo potem, pri zavlačevanju postopkov, kar vsi plačujemo. Kdaj se bo te nehalo financirati in kaj pomeni, da na vladni spletni strani še vedno piše, da odlično sodelujejo s PIC in Mirovnim inštitutom, prav to pa sta, na čelu tistih, na LBTQP ideologiji utemeljenih nevladnih organizacij , ki so aktivno vpletene v, nezakonite posle, se pravi v ilegalni šverc migrantov v Slovenijo. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. gospod Grims se prosim.